Der Kollege Cramer hat gerade schwere Vorwürfe gegen den Kommissar erhoben. Er hat von Dummheit gesprochen und sogar davon, dass der Kommissar das Gesetz gebrochen hat.

Bis jetzt haben wir versucht, die Debatte sachlich zu halten. Aber das ist jetzt wirklich eine Frage von Unsachlichkeit.